Przecież wykorzystywane, deprawowane dziecko, często oddawane przez bliskich jakiemuś zboczeńcowi, który wyjeżdża sobie na tak zwaną wycieczkę seksualną, nie jest żadną atrakcją turystyczną.